In Italia continuano ad esistere carceri dove sono rinchiusi migliaia di detenuti in condizioni inaccettabili. In Germania, nella grande Germania, continuano ad esistere istituti come lo Jungendamt a danno della libertà e dei diritti dei figli di coppie binazionali e dei diritti dei entrambi i genitori. L'Europa ha aperto le frontiere alle merci, ma alcuni paesi le hanno chiuse per i bambini. Pochi paesi hanno sottoscritto la Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne, sui minori e sugli anziani e non tutti gli Stati hanno accettato di chiedere ai propri agenti di polizia di usare i numeri identificativi. Sono molte le questioni aperte in tema di diritti civili, tutela dei rifugiati e libertà di espressione. Oltre ai nostri confini uomini e donne combattono per avere quei diritti che sono stati loro negati. Anche in Europa diventa sempre più necessario garantire che non si debba più negoziare per i diritti fondamentali. Occorre anche una Carta comune dei doveri, dei doveri delle istituzioni verso i cittadini e dei cittadini verso le istituzioni.